Mindannyian tudjuk, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egyes országokban az, aki az emberi jogok védelmének érdekében, adott esetben a hatósági túlkapások ellen lép fel. Vannak olyan országok, ahol a jogvédők az életükkel játszanak akkor, amikor feltárják a jogsértéseket és védelmet biztosítanak az áldozatoknak. Mindezen tevékenység hatványozottabban veszélyessé válik, amikor maguk a jogvédők is egy társadalmilag sérülékeny csoportból származnak és sajnos a női nemhez való tartozás is ilyen sérülékenységet jelent egyes helyeken. Másrészt éppen a női emberijog védők azok, akik a legnagyobb elszántsággal és beleéléssel állnak ki az elesettekért és az emberi jogaikban sérült személyekért vagy csoportokért, ezért az ő munkájuk ellehetetlenítése sok esetben teljes szervezetek lebénulását eredményezheti. A jogvédők tevékenységének ellenzői számára a női emberijog védőkkel szembeni egyik legkönnyebb támadási felület éppen a nőkkel kapcsolatos társadalmi előítéletek kihasználása. Ez sok országban valós problémaként jelentkezik, és komoly válaszokat igényel a jogvédő tevékenységet támogató nemzetközi szervezetek részéről.